Komisja Europejska, pod naciskiem opinii publicznej i branży lotniczej, już w kwietniu ubiegłego roku zapowiedziała szybkie i zdecydowane działania.

Do tej pory nie został opracowany europejski plan zarządzania kryzysowego w podobnych sytuacjach. Nadal też nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska pomiędzy ekspertami ds. bezpieczeństwa, producentami samolotów, liniami lotniczymi czy regulatorami rynku.

Czy gdyby podobny wybuch wulkanu zdarzył się dziś, zareagowalibyśmy inaczej niż rok temu?

Prowadzimy nieustający dialog w sprawie Single European Sky, w sprawie skanerów ciała i skanerów płynów, w sprawie procedur w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak wybuch wulkanu czy ostry atak zimy.

Kończy się czas na dyskusje, europejskie niebo potrzebuje natychmiastowych dobrych rozwiązań na przyszłość, do czego gorąco zachęcam Komisję.